forseti kæru landsmenn þetta er svolítið skringilegt samfélag sem við búum í hér sitjum við á alþingi í eilífum bútasaum að reyna að koma í veg fyrir að einhverjir þegnar landsins séu alltaf að svindla á öllum lögunum sem við erum að reyna að gera mér finnst það rosalega skrýtilegt samfélag mig langar eiginlega ekkert að búa í svona samfélagi mig langar svolítið að kalla á ykkur kæru landsmenn mig langar að kalla á ykkur og biðja ykkur um að taka þátt í að hvað um þessa nýju stjórnarskrá sem okkur tókst þrátt fyrir mikla erfiðleika inni á þinginu okkar að koma í gegn og tryggja að ari þjóðaratkvæðagreiðslu mig langar að biðja ykkur um að vera með og mig langar að biðja ykkur um að vera ekki að bíða eftir því að stjórnmálamenn eða einhverjar aðrir fái ykkur til þess að tala um nýju stjórnarskrána ykkar nýju stjórnarskrána okkar ég hvet ykkur til þess að byrja bara að tala um hana núna ég hvet ykkur til að skoða hvað það er sem ykkur finnst mikilvægt að sé hluti af samfélagssáttmálanum okkar í hvernig samfélagi viljum við búa viljum við yfir höfuð þessa nýju stjórnarskrá viljum við meiri völd meiri ábyrgð

eiginlega þessi tilraun hefur mistekist

hérna getur fólk eytt alveg dögum og vikum saman í að rífast um eiginlega ekki neitt og bara ræðurnar sem ég heyrði hérna og þið áðan eru svona svolítið eins og við búum alveg í sitt hvorum heiminum það er auðvitað ekkert þannig við vinnum rosalega

góð vinna inni á nefndasviðinu alla vega í þeim nefndum sem ég hef setið í sem eru allsherjar og menntamálanefnd og svo hef ég setið svolítið í velferðarnefnd þar er ekki þetta sem þið haldið að sé í gangi hérna inni í leikritinu inni í þessu sem sumir kalla leikhús fáránleikans ég vil sem sagt varpa ábyrgðinni kæru landsmenn pínulítið okkur því að það er á ábyrgð okkar allra að ræða um þennan nýja samfélagssáttmála og það er á ábyrgð okkar að nýta þessa krísu sem við höfum verið í til þess að endurskoða samfélagið endurskoða kerfið því að kerfið okkar er pínulítið orðið eins og alveg rosalega gamalt stýrikerfi

að þá mundu öll nýju forritin ekki virka

núlla kerfið okkar og hefja samræðu um það hvort það sé ekki skynsamlegt í staðinn fyrir að stækka kerfið svona mikið að minnka það þannig að hver og einn hafi tækifæri til þess að hafa meiri áhrif á bæði sitt nærsamfélag eins og til dæmis hafa verið gerðar tilraunir með hjá reykjavíkurborg með betri reykjavík þar sem borgarbúar hafa getað tekið virkan þátt í að koma með tillögur að því hvernig þeirra samfélag á að vera og það hefur bara tekist mjög vel og mér finnst að að við þingmenn gætum gert mjög svona sambærilega tilraun með því að fólk geti til dæmis skráð sig inn á mál sem því finnst mikilvæg og fengið uppfært reglulega bara í tölvupósti um þau mál sem það hefur verið að fylgjast með því að fæstir vita það að almenningur getur komið með athugasemdir við þingmál þegar þau eru til umfjöllunar í nefndunum og ég hvet fólk til þess að kynna sér það síðan er annað sem

getum svo ekkert staðið við það út af því að það er kannski í engum takti við það sem mögulegt er ég mundi bara vilja kannski kalla eftir leiðsögn kalla eftir dómgreind upplýstrar þjóðar og sér í lagi þegar að þjóðaratkvæðagreiðslu kemur varðandi stjórnarskrána ég vona að þið gerið ykkur grein fyrir hvað þetta er ótrúlega merkileg samfélagstilraun að fá tækifæri til þess

og síðan að fá að greiða atkvæði um þessa sömu stjórnarskrá það er auðvitað ekkert allt í nýju stjórnarskránni sem mér finnst æðislegt og ég held að hún sé ekki klæðskerasaumuð fyrir hvern einasta einstakling en ég held aftur á móti að ef við getum notað hana sem tækifæri til þess að tala um

kerfi svona bankakerfi þar sem peningar eru búnir til úr skuldum er það ekki dæmt til þess bara að hrynja aftur eftir svona tíu ár mér hefur ekki fundist síðan ég kom hingað inn á þing að nægilega róttækar breytingar hafi átt sér stað við erum eiginlega bara að tjasla upp í gamla teppið í þessum bútasaum en í raun og veru kallaði þetta kerfishrun sem við upplifðum hér upp á algjöra uppstokkun ég vonast til og ég skora á til dæmis ríkisstjórnina og hina þingmennina sem eru í þessum svokallaða stjórnarandstöðuhluta þingsins enn

mér finnst eins og fólk átti sig ekki almennilega á því hvorki hér inni eða úti í samfélaginu notum þess vegna sumarið til þess að spjalla um nýja stjórnarskrá við eldhúsborðið ég vænti þess að allir sitji núna við eldhúsborðið að hlusta á eldhúsdagsumræðurnar og ræðum um það viljum við

lýðræðið er ekkert endilega fallegt lýðræði getur stundum verið þannig að fólk kýs að gera eitthvað sem minni hlutinn vill ekki en fyrst og fremst finnst mér mikilvægt að þið nýtið þennan tíma til að lesa þetta þetta er æðislega falleg stjórnarskrá sérstaklega finnst mér mikilvægt að við séum að koma hér á beinna lýðræði ég hvet fólk til þess að fara inn á bæði betri reykjavík og fylgjast með hvað við erum að gera hérna inni á alþingi og ég vonast til þess að það